Il s'agit assurément d'une précieuse contribution au débat sur la politique antiterroriste. Dans le prolongement de la communication récapitulative de la Commission du mois de juillet 2010, des rapports prévoient un programme très ambitieux pour accroître le niveau des connaissances sur les efforts des politiques antiterroristes en Europe. La Commission soutient les mesures visant à l'amélioration des évaluations et, partant, de l'élaboration des politiques. Il est indéniable que l'imposition de lourdes charges économiques ou une limitation superflue des droits fondamentaux et des libertés civiles profiteraient exclusivement à ceux que nous tentons de contrer. Seules des politiques mesurées pourront être légitimes, crédibles et bien comprises.

Toutefois, une simple approche économique, fondée sur une analyse coûts bénéfices, ne suffit pas pour apprécier le caractère complexe des questions de sécurité, qui répondent à une préoccupation essentielle des citoyens et constituent un bien public fondamental de nos sociétés.

Ainsi, il semble irréaliste, à court terme, d'envisager une évaluation approfondie et détaillée de dix années de politique antiterroriste dans l'Union européenne, notamment en raison de la multitude des politiques et mesures de lutte contre le terrorisme proprement dites ou qui s'y rattachent. Qui plus est, la Commission ne dispose pas pour l'instant de ressources suffisantes pour accomplir pareille tâche.